Predsednik, hvala. Spoštovani kolegi, kolegice, koliko nas še nam je še ostalo časa, do konca današnjega dne. Na podlagi dvestodevetindvajsetega člena Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je ki je kar obsežen in tretjega odstavka stoosmega ter stodvanajstega člena Poslovnika Državnega zbora, je državni zbor na seji sprejel ta odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Svet je opredeljen kot organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij ter pri varstvu interesov potrošnike na področju komunikacij v Republiki Sloveniji. Naloge Sveta so, da daje mnenje, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključuje glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju. Svet sestavlja enajst članov, kjer štiri člane imenuje izmed predstavnikov potrošnikov, reprezentančnih invalidskih organizacij, sedem pa izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij. Poslovnik Državnega zbora v stodvanajstem členu tudi določa, da državni zbor o volitvah, imenovanjih in razrešitvah odloča s sklepom. Člani, oprostite, člani Sveta imajo tudi pravico do povračila stroškov in mesečne nagrade članom Sveta ter njegovem predsedniku in podpredsedniku, ki je določena v enaki višini kot doslej. Tako mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ dvesto petintrideset in se usklajuje z letno stopnjo inflacije. Predsednikova mesečna nagrada znaša največ do trikratne, za namestnika predsednika pa do največ dvakratne višine navedenega zneska. Tukaj mi je pa malo sporno, kajti če mi odločamo o nekom, potem bi mogli tudi enkrat za vselej se dogovoriti in poenotiti cene s svetom zavoda in njihovim predsedniku. Naj povem primer, da nekdo, ki ga je tudi državni zbor potrjeval, dobi petintrideset evrov za sejnino, tukaj pa imajo dvesto trideset plus, podpredsednik krat dva in predsednik krat tri, tako da tule to bomo se mogli še o tem pogovarjati. sredstva pogojev za delo in informacije sveta zagotovi agencija. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovitostjo in uspešno rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče. Določen je tudi izrek mandatne dobe sedanjih članov sveta, to je s potekom časa, za katerega so bili po dosedanjih predpisih imenovani za mandatno dobo pet let. V Slovenski nacionalni stranki bomo podprli predlog odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije.